sem og ákvörðun ráðherraráðs evrópusambandsins númer tvö þúsund og þrjú hundrað sextíu og níu undanfarinn áratug hefur samstarf aðildarríkja evrópusambandsins á sviði dóms og innanríkismála stóraukist eitt þeirra sviða sem áhersla hefur verið lögð á í þeim efnum er aukin samvinna á sviði réttaraðstoðar í sakamálum þar með talið framsal sakamanna samvinna milli aðildarríkja evrópusambandsins á þessu sviði fellur að mestu leyti undir svonefnda þriðju stoð þess og ber af þeim sökum einkenni hefðbundins milliríkjasamstarfs schengen samningurinn frá nítján hundruð níutíu hafði að geyma ákvæði um gagnkvæma réttaraðstoð í sakamálum og framsal sakamanna hefur þróun samstarfs á meðal aðildarríkja evrópusambandsins á þessu sviði því bein áhrif á framkvæmd schengen samstarfsins eigi að síður hefur það verið afstaða evrópusambandsins að samstarf aðildarríkjanna á þessu sviði falli aðeins að hluta til undir schengen samstarfið á árunum nítján hundruð níutíu og fimm og nítján hundruð níutíu og sex gerðu aðildarríki evrópusambandsins með sér samning um einfaldaða málsmeðferð við framsal sem og samning um framsal milli aðildarríkjanna jafnframt gerðu aðildarríkin með sér samning árið tvö þúsund um gagnkvæma réttaraðstoð í sakamálum með ákvörðun ráðherraráðs evrópusambandsins númer tvö þúsund og þrjú hundrað sextíu og níu sem nú er óskað heimildar alþingis til að staðfesta fyrir íslands hönd er mælt fyrir um hvaða ákvæði framsalssamninganna frá nítján hundruð níutíu og fimm og nítján hundruð níutíu og sex teldust vera þróun á schengen gerðunum ákvörðunin og framsalssamningarnir tveir kalla á breytingar á lögum númer þrettán nítján hundruð áttatíu og fjögur um framsal sakamanna og aðra aðstoð í sakamálum vinnur dómsmálaráðuneytið nú að undirbúningi nauðsynlegs lagafrumvarps gerir ákvörðunin að samningurinn frá nítján hundruð níutíu og fimm um einfaldaða málsmeðferð teljist í heild sinni vera þróun að schengen gjörðunum og er nánar tilgreind ákvæði samningsins frá nítján hundruð níutíu og sex um framsal skuli einnig teljast vera þróun á schengen gerðunum með þessu móti er kveðið á um að að þessi ákvæði gildi jafnframt um íslands og noreg sökum þess að schengen samningurinn mælir fyrir um afnám persónueftirlits innan schengen svæðisins er brýnt að auðvelda og hraða meðferð framsalsbeiðna milli allra schengen ríkjanna hin nánu tengsl schengen ríkjanna á sviði landamæravörslu gera það að verkum að þessi ríki eiga talsverða hagsmuni af samvinnu í baráttunni gegn afbrotum aukið samstarf á milli schengen ríkjanna á sviði réttaraðstoðar í sakamálum og framsals sakamanna er þannig til þess fallið að styrkja aðgerðir stjórnvalda í þessum ríkjum gegn skipulagðri afbrotastarfsemi og jafnframt einfalda til mikilla muna samstarf yfirvalda við rannsókn og meðferð sakamála og framkvæmd framsalsmála á milli þessara ríkja af þessum sökum var það sameiginleg niðurstaða evrópusambandsins aðildarríkja þess og íslands og noregs að hefja samningaviðræður um nánara samstarf á milli þessara ríkja á þessu sviði þessum samningaviðræðum lauk með gerð tveggja samninga annars vegar er um að ræða samning milli evrópusambandsins íslands og noregs um beitingu þeirra ákvæða samnings aðildarríkja evrópusambandsins um gagnkvæma réttaraðstoð í sakamálum sem töldust ekki varða schengen gerðirnar samkvæmt annarri grein samningsins hins vegar liggur fyrir samningur um málsmeðferð við afhendingu milli aðildarríkja evrópusambandsins og íslands og noregs óskað er nú heimildar alþingis til þess að staðfesta báða samningana með samningunum um málsmeðferð við afhendingu er leitast við að einfalda það ferli sem viðhaft verður vegna meðferðar beiðna um afhendingu sakamanna skilyrðin um tvöfalt refsinæmi er framfylgt í samningunum og jafnframt er heimilt með yfirlýsingu að víkja frá meginreglunni um afhendingu eigin ríkisborgara sem ætla má að íslensk stjórnvöld geri samningurinn kallar á breytingu á lögunum um framsal sakamanna og aðra aðstoð í sakamálum og vinnur dóms og kirkjumálaráðuneytið að undirbúningi frumvarps þess efnis markmið samningsins um gagnkvæma réttaraðstoð er að bæta og auka réttaraðstoð milli ríkjanna í sakamálum á grundvelli fyrirliggjandi samvinnu dómsmálaráðherra hæstvirtur flutti frumvarp á laga á síðasta löggjafarþingi um þær breytingar á lögum um framsal sakamanna og aðra aðstoð í sakamálum sem samningur þessi kallar á varð frumvarpið að lögum númer sjötíu og eitt tvö þúsund og sex ég legg til virðulegi forseti að lokinni þessari umræðu verði þessari tillögu vísað til síðari umræðu og til háttvirtrar utanríkismálanefndar